Nous avions donc bien un problème de respect des droits de l'homme et je crois que la négociation a permis d'avancer sérieusement dans ce domaine, ce qui ne va néanmoins pas conduire mon groupe à voter en faveur de ce mandat, parce que nous considérons que l'indépendance comme l'a dit notamment Mme Lochbihler la question de l'observation indépendante, la fiabilité, l'impartialité et l'indépendance des procédures qui permettent de